Señor Presidente, en las pasadas semanas hemos asistido, conmovidos, a las reiteradas muestras de heroísmo y de valentía del pueblo de Irán, enfrentándose, con las manos desnudas, a las ametralladoras y a las porras de sus verdugos. La abundante presencia de mujeres a la cabeza de la manifestación es una muestra inequívoca de la decidida voluntad de los iraníes de vivir en verdadera democracia. Señor Presidente del Consejo, la respuesta de la Unión Europea ha sido demasiado débil, ha sido una respuesta pusilánime. Hemos de enviar una fortísima señal política que demuestre nuestro absoluto rechazo a esta intolerable dictadura teocrática. La solución la ha señalado muy bien el líder de la resistencia en el exilio, Masud Rajavi hay que deponer al Líder Supremo y una asamblea de expertos temporal ha de convocar elecciones libres bajo supervisión internacional. Todo lo que no sea eso es perder el tiempo y prolongar esta vergüenza.